hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali númer níu hundruð tuttugu og eitt sem er sex hundruð tuttugustu og fyrsta mál en um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum er varða tollkvóta við innflutning landbúnaðarafurða hinn níundi október síðastliðnum kynnti ríkisstjórnin tillögur um aðgerðir til lækkunar matvælaverðs hluti þessara aðgerða snýr að samingum um gagnkvæmar tollalækkanir og bættan markaðsaðgang gagnvart helstu viðskiptalöndum íslands í framhaldinu var efnt til samningaviðræðna við evrópusambandið um tvíhliða viðskipti með landbúnaðarvörur og náðust samningar um síðastliðin áramót með gildistöku frá og með fyrsta mars næstkomandi samkomulagið er gert á grundvelli nítjánda grein e e s samningsins sem kveður á um reglulega endurskoðun á viðskiptum með landbúnaðarafurðir milli e e s aðildarríkjanna og evrópusambandsins umrætt samkomulag er hið fyrsta sem ísland og evrópusambandið hafa gert um viðskipti á grundvelli þeirrar greinar í samkomulaginu eru meðal annars veittir gagnkvæmir tollkvótar án aðflutningsgjalda í umfangi sem ekki hefur áður þekkst í milliríkjasamningum íslands ísland veitir evrópusambandinu kvóta fyrir kjöt kjötvörur kartöflur og ost en fær í staðinn kvóta fyrir skyr smjör og pylsur hið nýja samkomulag felur í sér tollkvóta af öðrum stofni en þeim sem gilt hafa til þessa það er tollkvótar á grundvelli

ekki er til staðar skýr lagaheimild um úthlutun þessara nýju kvóta með frumvarpi þessu er landbúnaðarráðherra heimilað að úthluta tollkvótum samkvæmt öðrum skuldbindingum íslands um innflutning á landbúnaðarvörum í fríverslunar og milliríkjasamningum en þeim sem tilgreindar eru í fyrsta til þriðju málsgrein tólftu greinar tollalaga með ákvæði fyrstu grein frumvarpsins er landbúnaðarráðherra veitt skýr lagaheimild til að úthluta tollkvótum samkvæmt öðrum skuldbindingum íslands um innflutning á landbúnaðarvörum en þeim sem lúta að wto tollkvótum og viðbótarmagni samkvæmt heimildum er ráðherra hefur í sextugasta og fimmtu grein a í búvörulögum við gildistöku laga númer tuttugu og átta nítján hundruð níutíu og átta um verslunaratvinnu var hætt að veita heildsöluleyfi því er lagt til í b lið annarrar greinar frumvarpsins að fella brott ákvæðið umsókn um tollkvóta má aðeins taka til greina að umsækjandi hafi heildsöluleyfi samkvæmt ákvæðum laga um verslunaratvinnu er hins vegar skylt að skrásetja verslun í firmaskrá hlutafélagaskrá samvinnufélagaskrá eða skrá á grundvelli löggjafar um sjálfseignarstofnanir eftir því sem við á hæstvirtur forseti aðrar breytingar sem frumvarpið felur í sér eru gerðar til samræmis við kafla og greinaskipan í nýjum tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm sem felldu úr gildi eldri tollalög númer fimmtíu og fimm nítján hundruð áttatíu og sjö að lokinni þessari umræðu legg ég til hæstvirtur forseti að þessu máli verði vísað til háttvirtrar landbúnaðarnefndar